Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio anche i colleghi che hanno portato in Aula questo importante tema del matrimonio dei bambini. Ringrazio anche le associazioni che ogni giorno lavorano sul territorio per fermare questo fenomeno. L'abbiamo detto sono milioni le bambine costrette a sposarsi forzatamente, quindi in piena violazione dei diritti umani. Noi possiamo agire come Europa, come Parlamento, prendendo in considerazione negli accordi di cooperazione questo fenomeno, perché non è etico che si facciano affari con i paesi che non rispettano i diritti umani. Però non dobbiamo dimenticare che il tema delle spose bambine riguarda sempre di più anche noi dell'Unione europea e non solo i paesi in via di sviluppo. Lo abbiamo già citato mi riferisco per esempio ai casi di abbandono scolastico, dove bambine europee improvvisamente spariscono e, se va bene, rimangono in Italia o addirittura vanno al di fuori dei confini europei. Noi dobbiamo interrompere questo flusso serve una forte iniziativa normativa a livello europeo e nazionale per fermare questo fenomeno.